Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, la prima cosa che desidero fare questa mattina è ringraziare la collega Stevens, perché con questo lavoro lei è una delle poche volte nelle quali, qui al Parlamento europeo, portiamo le persone che beneficeranno di questa Convenzione e di questa implementazione.

Ne sono estremamente contenta perché l'argomento, così come questo tema, mi tocca da vicino e sono contenta che la nostra posizione è una di quelle volte nelle quali è condivisa. A volte è strano constatare che su certi argomenti il Parlamento abbia posizioni così condivise, quando sembriamo invece così tanto distanti gli uni dagli altri.

Che questo sia un impegno, che questo sia un punto di partenza per poter realizzare appieno questa convenzione nel nostro Paese. Le barriere architettoniche sono ancora una realtà, purtroppo, nelle scuole e il primo impegno è proprio sostenere l'educazione, includere i bambini con disabilità nel mondo dell'istruzione affinché diventino una risorsa. Le persone con disabilità devono essere una risorsa straordinaria, una risorsa per la quale il nostro impegno deve valere qualunque sforzo noi dobbiamo compiere. Questo lavoro, credo, sia la dimostrazione che nessun impegno è mai abbastanza quando si parla di persone che non sono vulnerabili. Noi siamo abituati a pensare a queste persone come se fossero vulnerabili.